Ja, mislim, da to tema, bi rekel, ko je potrebno neke širše razprave, ker glede na to, da danes sem obravnaval samo to komunalno blato, tu so tudi še lahko vragce pa ostale, bi rekel, smeti, ker, mislim, da se to zadeva tudi vseh naših državljanov in pa tudi naših potomcev. Če lahko kaj naredimo v tem državnem zboru, lahko naredimo to, da enkrat odpremo to, bi rekel, resno debato na to temo. Zato mislim, da je dobro, da se na to temo v razpravi neka širša razprava. Hvala.